Herr Präsident! Zur EU Afrika Strategie ein Sprichwort aus Uganda Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren die nächstbeste ist jetzt. Diese Weisheit zur neuen Afrikastrategie hätte ich mir als Entwicklungspolitiker schon vor Langem gewünscht.

Wir brauchen eine starke Afrikanische Union als Zwilling der EU auch im eigenen Interesse. Wir brauchen eine Zusammenarbeit, die die Vielfalt der afrikanischen Staaten achtet und konkret vor Ort hilft. Stärken wir Familien, Kommunen und Genossenschaften, statt die Millionen an Regime oder Konzerne zu verplempern! Verschenken wir Bildung für die junge Generation als Motor der Entwicklung im Austausch und in Partnerschaft! Lernen wir voneinander! Bringen wir Auszubildende, Studierende und Existenzgründer zusammen, lasst sie aneinander reifen! Schaffen wir Perspektiven und eine positive Entwicklung!

Liefern wir Brunnenpumpen und Wasseraufbereiter! Sperren wir die Konten der Despoten! Fördern wir echte Demokraten! Stärken wir die Subsidiarität!